Lamento que el Consejo, una vez más, esté ausente, así que instaré a la Comisión a hacer mucho más ante esta violación masiva de derechos y libertades fundamentales por parte de uno de sus socios principales. Si no lo hacemos, las palabras sonarán huecas en este punto. Estar preocupados no sirve de nada si no hacemos algo real y efectivo ante la devastación planificada de pueblos y ciudades kurdos.